Madame la Présidente, Madame le Commissaire, je voudrais mettre ici en évidence les contradictions de la politique de l'Union européenne à quelques jours du sommet de New York sur le climat.

D'un côté, on impose à nos économies des politiques écologiques répressives et coûteuses au nom du réchauffement climatique et, de l'autre, on favorise un commerce mondialisé complètement désastreux pour nos emplois et dont le bilan carbone, pour raisonner comme vous, est catastrophique. Ce que les politiques écologiques font, les politiques libérales le défont. De fait, pour prendre un exemple, lorsque vous importez un grille pain fabriqué en Chine, il faut non seulement transférer les matières premières vers la Chine, les transformer dans des usines qui ont souvent un rendement énergétique trois fois inférieur aux nôtres, mais aussi réexporter le produit fini vers l'Europe. La question est combien d'arbres faut il planter pour compenser le bilan carbone de la fabrication et de l'importation de ce grille pain? Alors je me pose la question suivante l'Europe, en poursuivant cette politique libérale, ne cherche t elle pas en réalité à délocaliser la pollution en même temps que les emplois? Quand vous irez au sommet de New York pour exiger des pays en voie de développement qu'ils réduisent leurs émissions de carbone, n'oubliez pas que ces pays produisent de la pollution pour produire à bon marché les biens que nous importons.

L'Europe, lors du sommet de New York sur le climat, peut montrer quelles sont ses vraies priorités.

L'objectif climatique et le libre échangisme généralisé sont totalement incompatibles. C'est pourquoi nous prônons, pour notre part, le développement des circuits courts et du localisme, car seul ce mode de production et de distribution permettra de réduire considérablement le bilan énergétique et le bilan carbone des transports de marchandises.